D'abord, je pense que le risque zéro n'existe pas, ni dans ce domaine, ni dans le domaine de l'écologie.

Voilà pourquoi le rôle que vous avez joué pour créer de vraies autorités européennes de supervision Mme Goulard a évoqué le comité européen du risque systémique est très important. Voilà pourquoi, je le dis aussi à Jean Paul Gauzès qui évoquait les agences de notation, nous inscrivons cette action, le point particulier de cette séance de nuit, tout ce que nous faisons patiemment semaine après semaine, dans le grand chantier de la gouvernance financière et économique européenne, et nous ne sommes pas au bout

Dans ce grand chantier, je n'ai pas de difficultés pour utiliser le mot de fédération, je crois que c'est M.

Je voudrais dire mon accord avec Jean Paul Gauzès sur l'importance de continuer les réformes dans le domaine des agences de notation.

Je voudrais également la remercier d'avoir mentionné le rôle très important et nous savons ce que nous vous devons, Madame Goulard du comité du risque systémique.

C'est ce qui est en train de se passer.

Enria, l'EBA fait un bon travail c'est le cas aussi des autres autorités et du comité du risque systémique, c'est le cas, Monsieur Giegold, de l'EIOPA. Vous avez évoqué tout à l'heure les tests dans les secteurs des assurances l'EIOPA est en train de préparer une série de tests dans ce secteur, comme l'EBA l'a fait pour les banques. Vous avez évoqué, Monsieur Giegold, une question sensible, très importante, comme également M. Karas d'ailleurs tout à l'heure, ou

Comme je l'ai déjà dit, et je ne ferai pas une autre réponse ce soir, l'EBA a été chargée de définir, de faire le dessin des tests.

M. Giegold a tiré toutes les leçons de cette nouvelle vague de tests, comme nous avons d'ailleurs tiré les leçons de la précédente vague qui était insuffisante et nous avons l'ambition, c'est

Mon ambition, Monsieur Giegold, est de tenir compte lucidement des leçons de cette vague de tests qui sera terminée au mois de juin et de tirer toutes les leçons dans le dialogue que nous avons avec l'EBA pour améliorer la vague suivante. Monsieur Mann, comme vous même Monsieur Giegold, vous avez évoqué l'évaluation du risque de liquidité. L'évaluation de ce risque de liquidité ne fait pas partie, comme vous le savez, du stress test en lui même, dont les résultats seront publiés. Au début de l'année, l'Autorité bancaire européenne avait annoncé qu'elle procéderait à un examen thématique distinct des risques de la liquidité dans le secteur bancaire de toute l'Union dans le cadre de son cycle régulier d'évaluation des risques au premier semestre 2011. Elle va donc traiter cette question dans ce cadre, si je puis dire, parallèle. Othmar Karas a invité ses collègues et la Commission à bien inscrire tout ce que nous faisons dans le cadre de stratégies de long terme, et je veux dire à M. Karas que c'est un principe général auquel je souscris, et c'est d'ailleurs l'état d'esprit dans lequel je travaille avec mes équipes pour vous proposer toutes les nouvelles législations qui font partie de cette gouvernance financière et économique dont nous avons besoin.

point que j'ai en tête, même si vous ne l'avez pas cité, qui est l'une des raisons ou l'une des origines de la crise, celui des rémunérations et des bonus insensés qui étaient d'autant plus élevés qu'on prenait plus de risques, sachant que les risques seraient payés par les autres. Quand nous ferons l'évaluation de l'application de l'encadrement actuel sur les bonus et les rémunérations, que nous en mesurerons les insuffisances, j'en vérifierai clairement comme beaucoup l'ont souhaité la transposition et la mise en œuvre dans chacun des États membres dans les semaines qui viennent. Quand je dis que je réfléchis à un nouvel encadrement sur cette question, c'est précisément pour traiter une des sources de la crise avec ces prises de risques insensés et ramener davantage de sobriété et de responsabilité des acteurs du secteur bancaire. Mme

comme M. Lamberts, sur le manque de cohérence des stress tests. J'ai dit ce que je pensais de l'insuffisance des tests précédents. Il faut plus de cohérence, il faut plus d'Europe dans l'application de ces tests, et voilà aussi pourquoi avec l'EBA, la peer review sera aussi très

Encore une fois, dans le cadre général de cette gouvernance financière et économique que nous sommes en train de construire ensemble, les tests 2011 seront plus sévères, plus crédibles, plus transparents que la vague précédente, et nous allons nous appuyer sur les leçons et l'évaluation de cette vague 2011 pour améliorer encore, comme vous l'avez souhaité, rendre plus sévères encore, plus crédibles encore, plus transparentes encore, les étapes suivantes dans les stress tests du secteur bancaire.